herra forseti ég er hér með fyrirspurn um fiskveiðar færeyinga við ísland og fyrsta spurningin er hver er heildarafli færeyinga á íslandsmiðum síðastliðin tvö fiskveiðiár önnur spurning hvernig skiptist aflinn eftir tegundum hvaða veiðarfæri voru notuð við veiðarnar hvernig er eftirliti með veiðunum háttað hefur verið beitt svonefndum skyndilokunum gagnvart veiðum færeyinga hversu oft á fyrrnefndu tímabili hefur verið farið um borð í færeyskt skip til eftirlits og afli og veiðarfæri skoðuð hversu oft hafa verið gerðar athugasemdir í skoðunarferðum hefur komið til leyfissviptinga vegna brota á reglum hvar er afla færeyinga af íslandsmiðum landað er eitthvað eftirlit með löndun tilefni þessara spurninga sem ég er hér með er vegna þess að mótvægisaðgerðirnar sem var gripið til vegna niðurskurðar á þorski og eru náttúrlega að bitna mjög illa á fólki á landsbyggðinni og þessum sjávarbyggðum hringinn í kringum landið að hvort við hreinlega höfum efni á því að leyfa færeyingum að veiða á íslandsmiðum það er minni atvinna fyrirsjáanleg og minni tekjur hjá bæði sjómönnum og fiskvinnslufólki

fiskveiðisamningar séu réttlætanlegir á meðan við þurfum að skera svona mikið niður veiðiheimildir síðan er það það að eftirlitinu hefur stundum verið talið ábótavant og skipstjórar sem hafa verið að fiska við hliðina á færeyskum bátum hafa oft og tíðum verið að tala um það að þeir hafi verið með aðra aflasamsetningu heldur en færeyingarnir og færeyingarnir hafa oft náð að drýgja þessar veiðiheimildir sem þeir hafa haft mjög lengi og miklu betur heldur en íslenskum sjómönnum hefur tekist að gera þess vegna er ég með þessar spurningar og vænti góðra svara frá ráðherra